Es ist gut, dass wir heute im Plenum über die Umsetzung der Leitlinien zur Meinungsfreiheit diskutieren, und es wäre auch gut, wenn der Rat und der EAD sich regelmäßig mit den Umsetzungsergebnissen aller thematischen Menschenrechtsleitlinien und auch mit der Leitlinie zum internationalen humanitären Recht befassen würden. Das Recht auf Meinungsfreiheit wird in allen Regionen der Welt verletzt. Gerade wenn Kritik an Regierungshandeln öffentlich geäußert wird, kommt es oft zu Diffamierungen, zur Verfolgung und Bedrohung der Kritiker durch staatliche Stellen. Davon konnte ich mir auf meiner jüngsten Reise nach Singapur, Bangkok und nach Kambodscha ein konkretes Bild machen. Im Paragraph 50 der Leitlinie heißt es, dass willkürliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit und Gewalt gegenüber Journalisten und anderen Medienschaffenden zu bewerten sind, wenn es darum geht, EU Kooperationen auszusetzen, oder um das Aussetzen von finanziellen Hilfen. Ich frage nun Wie häufig und in welchen Ländern ist dieser Paragraph 50 angewandt worden? Und konkret an einem Länderbeispiel frage ich Sie, Herr Kommissar Hahn Wie kann es sein, dass in Ägypten, wo einheimische Journalisten nicht frei und unabhängig arbeiten können, ohne bedroht und verfolgt zu werden, die finanzielle Hilfe aufgestockt und die EU Kooperationen intensiviert wurden